Tisztelt Miniszter Asszony, Tisztelt Biztos Úr! Ez a téma nem egy új keletű téma, hanem csak újra és újra napirendre kerül. Bár látszólag az intézmények folyamatosan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, azonban a témának a megnyugtató lezárására egyáltalán nem került sor. A hitelminősítőknek a tevékenysége, mint ahogy a rapporteur is már említette, köztudottan sokszor milliárdokban mérhető károkat okozott az Európai Unió gazdaságának, különösen egyes tagállamok gazdaságának. Másrészt pedig egyetértek biztos úrral túlértékelt szerepük miatt jelentős függőséget is eredményezett a működésük. A jelentéstevő számos ponton innovatív ajánlásokat fogalmaz meg, amikkel maximálisan egyetértek, így például felveti a nem kezdeményezett államadósság minősítések tilalmát, megvizsgálná, hogy az egyes hitelminősítő intézmények minősíthetnek e egyáltalán tagállami hitelképességet, vagy a részvényesi érdekeltség kérdése, vagy a minősítések engedélyezésének kötelező jellege is. Ezért a holnap szavazásra kerülő jelentést mindenképpen támogatom, és támogatásra is javaslom. Azonban annak érdekében, hogy a jövőben teljesen át tudjuk látni, és uralni is tudjuk ezt az európai piacokon meglévő helyzetet, nem csak megfigyelőként kell részt vennünk ebben a folyamatban, hanem aktív részesként is. Ennek a folyamatnak az első lépéseit tesszük meg ezzel a jelentéssel. Ennek nagyon dicséretes és jó kezdeményezése például a belső minősítéseknek a megteremtése, amely alapja lehet egy későbbiekben kialakítandó európai szintű, európai uniós központú hitelminősítő intézetnek. Azért fontos ez a hitelminősítő intézet, hogy ne csak rövidtávon vagy éppen önös érdekek mentén cselekedjenek a hitelminősítők, hanem kezelni is tudjuk ezeket a folyamatokat, és ne tüntessék fel rosszabb színben egyéb érdekek mentén például a pénzpiaci eseményeket. Összegezve, gratulálok a jelentéstevőnek, ez a jelentés mindenféleképpen hasznos és előremutató, egy jó út, a megkezdett folyamatot folytatni kell, és ha szükséges meg kell tenni a lépéseket az európai központú hitelminősítő intézet felállítására.